forseti vill tilkynna að um klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi fer fram umræða utan dagskrár um áform um breytt rekstrarform iðnskólans í reykjavík málshefjandi er háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein